Fontosnak tartom, több előttem szólóval együtt, hogy a nyugdíjak ügyében minél több európai szintű koordináció történjen. Egyrészt azért, mert a krízis felveti a makrogazdasági stabilitás kérdését és felveti azt a kérdést is, hogy hogy lehet biztosítani az időskori biztonságot, a méltó időskort. Azt látjuk, hogy többféle változás történik a tagállamokban. Néhány országban a reform irányában a magánnyugdíj pénztári pillér megerősítése vagy létrehozása irányában, máshol inkább az idő kerekének a visszafordítását látjuk. Azonban bármi fajta változás van, nagyon lényeges, hogy a nyugdíja fenntarthatósága, a stabilitás, a méltó időskor fő szempont legyen. Bármi változás van, a szociális partnerekkel egyeztetni kell, megfelelő időt kell hagyni az átmenetekre. Az embereket, az állampolgárokat informálni kell arról, hogy milyen változások lesznek, ez hogyan érinti őket, hogy mindenképpen informált döntéseket tudjanak hozni, és mindenképpen polgárbarát módon kell történni mindenféle változásnak.